Monsieur le Président, Messieurs les présidents, je voudrais remercier la Commission européenne et la Présidence belge pour son esprit ouvert, coopératif et, pour tout dire, européen. Dans ce temps de crise, n'oublions pas la préservation de l'avenir. L'année dernière, le concours de vertu entre les gouvernements portait sur celui qui dépenserait le plus.

Le Parlement accepte le chiffre imposé au Conseil par le pays membre le plus économe ou le plus avare, mais à condition que l'on se mette d'accord sur la préservation de l'avenir. L'Union n'a plus les ressources nécessaires pour financer son budget. Au lieu d'être l'instrument premier de la solidarité entre les Européens, le budget communautaire est devenu le lieu d'affrontement d'intérêts nationaux contradictoires.

Il donne à l'Union les nouvelles compétences qu'elle attendait depuis longtemps.

L'Europe, la vision européenne, le benchmarking européen peuvent nous permettre de dépenser moins. C'est pourquoi le Parlement européen propose un accord entre nos trois institutions sur une méthode pour travailler ensemble sur l'ensemble de ces propositions d'avenir.